Der Kollege aus Spanien hat es ja mehr oder minder deutlich gemacht.

Ich habe dann auch die witzigen Bemerkungen des Kollegen Lambsdorff vermisst, der sich vorher noch spöttisch über die EVP Fraktion und die rechten Fraktionen dieses Hauses lustig gemacht hat.